frú forseti utanríkisnefnd hefur fjallað um málið og fékk á sinn fund veturliða stefánsson og önnu jóhannsdóttur frá utanríkisráðuneytinu allsherjarnefnd skilaði nefndinni umsögn um málið samkvæmt beiðni við brotthvarf varnarliðsins leituðu íslensk stjórnvöld eftir samstarfi við aðrar þjóðir um varnir landsins af þeim sökum er nauðsynlegt að lögfesta lágmarksreglur um framkvæmd tiltekinna þjóðréttarsamninga sem varða réttarstöðu liðsafla aðildarríkja atlantshafsbandalagsins og samstarfs í þágu friðar og fleira með frumvarpinu er lagt til að ríkisstjórninni verði heimilað að fullgilda fyrir íslands hönd samning frá nítjánda júní nítján hundruð fimmtíu og eitt milli aðila að norður atlantshafssamningnum um réttarstöðu liðsafla þeirra og samning frá nítjánda júní nítján hundruð níutíu og fimm milli aðildarríkja norður atlantshafssamningsins og annarra ríkja sem eru aðilar að samstarfi í þágu friðar um réttarstöðu liðsafla þeirra ásamt bókunum við þann samning frá nítjánda júní nítján hundruð níutíu og fimm og nítjánda desember nítján hundruð níutíu og sjö samningurinn frá nítján hundruð fimmtíu og eitt svonefndur sofa samningur er grundvallarsamningur í alþjóðlegri hernaðar og friðargæslu og nauðsynlegt fyrir ísland að fullgilda samninginn ef unnt á að vera að leita til annarra ríkja um aðstoð eða hafa samvinnu á þessu sviði hið sama gildir um samninginn um samstarf í þágu friðar ásamt viðbótarbókunum hans í annarri málsgrein annarrar greinar frumvarpsins er að finna heimild fyrir utanríkisráðherra til að ákveða með auglýsingu að ákvæði laganna skuli einnig gilda um annan erlendan liðsafla

að fengnu áliti allsherjarnefndar telur nefndin að ákvæðið fái staðist enda verði auglýsing ráðherra birt með fullnægjandi hætti samanber lög númer fimmtán tvö þúsund og fimm um stjórnartíðindi og lögbirtingablað meiri hlutinn telur þó rétt að styrkja ákvæðið með því að hnykkja á því að heimild ráðherra taki aðeins til alþjóðasamninga sem eru skuldbindandi fyrir ísland að þjóðarétti að það varði refsingu að skýra frá án leyfis taka eða birta myndir af tilteknum mannvirkjum búnaði eða aðgerðum gáleysisbrot og ásetningsbrot eru lýst refsiverð í

af bannsvæði eða merkja tryggilega það svæði sem ákvæðið nær til svo ekki fari á milli mála að sérstakar reglur gildi um það flytur meiri hluti nefndarinnar breytingartillögur í samræmi við þetta össur skarphéðinsson jón gunnarsson og þórunn sveinbjarnardóttir rita undir nefndarálitið með fyrirvara meiri hlutinn leggur sem sagt til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingartillögum sem fluttar eru á sérstöku þingskjali númer ellefu hundrað níutíu og tvö